Pane předsedající, já nepatřím k zelené inkvizici, o které tady hovořil

U nás je spíše výjimečný stav, kdy je pevná deska a nad ní homogenní vrstva, která by byla těžitelná. Zadruhé bych se chtěl zeptat, zda se Komise zabývá otázkou dopadu na spodní vody a na stabilitu zásobování vodou.

Poslední otázka se týká zátěže krajiny.